Am să mă refer la instrumentul cheie din Uniune, de protejare a biodiversității și a ecosistemelor, care este rețeaua Natura 2000, care acoperă 18 din spațiul terestru al Uniunii, iar de exemplu în România 17,84 Potrivit estimărilor financiare ale Comisiei, costul anual de gestionare a rețelei Natura 2000, se ridică la 6,1 miliarde de euro, de exemplu, pentru România la 342 de milioane. Având de vedere că avem de atins acest obiectiv, avem de protejat biodiversitatea, eu consider că, Comisia trebuie să suplimenteze fondurile alocate protejării biodiversității în noul cadru financiar multianual, începând cu anul 2014, precum și o evaluare intermediară a cadrului bugetar în curs, mai ales că nu s a atins ținta de stopare a pierderii biodiversității până în